Nous n'avons pas fini d'en tirer les leçons et c'est un travail législatif important qui nous occupe les uns et les autres. Pour prendre la mesure de cette crise et des leçons qu'il faut en tirer, nous avons besoin d'un cadre de supervision nous nous en sommes dotés depuis le 1er janvier, grâce à vous en particulier. Nous avons besoin d'outils d'anticipation, d'une meilleure gouvernance dans chacun de ces établissements. Nous avons besoin aussi d'une meilleure capitalisation nous y reviendrons. Et puis, nous avons besoin de mesurer, de prendre la température, de prendre le pouls en permanence. Et voilà pourquoi comme vous l'avez dit, Mesdames, Monsieur le député, à l'instant nous avons besoin d'instruments de mesure fiables. Le stress test est une mesure clé, un outil clé dans ce contexte et nous en avons parlé non seulement ici, mais souvent aussi, et pas plus tard qu'au mois d'avril, avec les ministres des finances en Conseil. Comme vous l'avez rappelé, le stress test l'année dernière, était clairement insuffisant et la Commission l'a elle même dit à de nombreuses occasions à la nouvelle autorité de supervision, l'EBA, qui coordonne le test en coopération avec les superviseurs nationaux. Vous avez donc raison de vous interroger sur la qualité et, je le répète, la crédibilité des nouveaux tests 2011, commencés il y a quelques semaines au mois d'avril, et je voudrais répondre à vos questions, vous donner notre analyse sur cinq points. D'abord, les stress tests pour 2011, comme vous l'avez souhaité, font l'objet d'améliorations réelles, notamment sur six points que je voudrais vous dire télégraphiquement.

Le scénario macroéconomique adverse utilisé simule des conditions beaucoup plus rigoureuses que le scénario 2010. Il ajoute, entre autres, des chocs immobiliers sévères, ainsi qu'un impact explicite sur le coût du financement.

La cohérence de l'exercice a été très fortement améliorée grâce à une méthodologie renforcée en amont et une validation rigoureuse soumise au principe du contradictoire en aval.

En application d'un principe de transparence élargi, la publicité des résultats au mois de juin sera renforcée et accompagnée d'une publication séparée, mais détaillée, des bilans bancaires. Cela inclura également la publicité des avoirs en dette souveraine ainsi que la structure du capital.

Les banques sont également testées sur la base d'un seuil de capital supérieur, le core tier one

La publication de la méthodologie en amont de la publication des résultats du stress améliore la crédibilité générale de l'exercice.

Enfin, la coordination des autorités nationales dans la mise en place des solutions, qui seront imposées aux banques qui ne réussiraient pas ce test ce qu'on appelle les backstops est significativement confortée et améliorée. Voilà les progrès, les améliorations que vous aviez raison d'appeler de vos vœux et qui ont été apportés d'une année par rapport à la précédente. Deuxième constat, Mesdames et Messieurs les députés il faut beaucoup plus de clarté sur les expositions vis à vis de la dette souveraine. Plusieurs d'entre vous, notamment le groupe libéral, m'ont interrogé sur la méthodologie appliquée dans ce contexte, comme l'a fait Mme Wortmann Kool tout à l'heure. Le scénario adverse de l'autorité bancaire, l'EBA, prévoit un choc significatif sous la forme de variations du cours de la dette souveraine et du coût de son financement. Mais comme vous l'avez fait remarquer, ce scénario ne s'étend pas aux cas de défaillance du remboursement de la dette souveraine. Le choc tel qu'il est prévu par l'EBA n'aurait en effet d'impact que sur les obligations souveraines détenues dans le portefeuille de négociation des banques, le trading book. Néanmoins, il y a une explication à ce choix qui a été fait cette année. Je rappelle que les stress tests simulent des scénarios extrêmes mais qui doivent être néanmoins plausibles. Aujourd'hui et dans le contexte de la mise en place récente, avec beaucoup d'outils de gouvernance de la zone euro, du nouveau mécanisme européen de stabilité financière et de la Facilité européenne de stabilité financière, nous pensons raisonnablement et nous le pensons avec l'Autorité bancaire européenne qu'il est beaucoup plus utile aujourd'hui d'assurer une transparence totale des expositions vis à vis de la dette souveraine telles qu'elles apparaissent dans le portefeuille bancaire et le portefeuille de négociations. Ainsi, la publicité qui en sera faite sera beaucoup plus détaillée que l'année dernière. Troisième remarque. Vous avez également attiré notre attention sur la nécessité de mettre en place de manière plus cohérente des scénarios de stress tests à travers toute l'Union. C'est effectivement essentiel à la crédibilité de l'exercice. L'Autorité bancaire fournit des efforts considérables en conduisant une validation rigoureuse des résultats de cet exercice. Cela assurera la cohérence entre les méthodologies appliquées par les banques ainsi qu'une convergence, je crois appropriée, de la façon dont les scénarios macroéconomiques sont retranscrits dans les paramètres de risques respectifs. Cette approche n'empêche pas les banques de refléter certaines spécificités de leur portefeuille ou un modèle de gestion particulier. Il y a un autre élément essentiel à la cohérence de l'exercice le recours à des définitions communes des seuils de capital par rapport auxquels les banques participantes seront évaluées. La référence pour les fonds propres annoncés par l'EBA se fonde largement sur les dispositions actuelles de la directive sur l'adéquation des fonds propres, qui prend déjà en compte les différentes structures bancaires et les modèles de gestion qui existent en Europe. Quatrième remarque. Vous nous avez interrogés sur les différences de couverture du secteur bancaire au sein de l'Union, aussi bien Sharon Bowles que d'autres orateurs. L'Autorité bancaire s'est efforcée d'élaborer un échantillon suffisamment représentatif, tant au niveau national qu'au niveau de toute l'Union européenne, tout en maintenant un exercice gérable.

Dans chaque État membre, l'échantillon a été établi de manière à couvrir au moins 50 des actifs totaux du secteur bancaire national.

Ces banques devront mettre en œuvre des mesures appropriées pour remédier à leurs faiblesses, se tourner avant tout vers le secteur privé en se finançant directement auprès des marchés ou en vendant des actifs. Si, et seulement si, ces mesures se révèlent insuffisantes, un soutien public pourrait être envisagé, à condition naturellement d'être conforme aux règles européennes sur les aides d'État. Mon collègue Joaquín Almunia et toute son équipe travaillent en amont avec les États membres sur cette question précise. Si un soutien public est nécessaire, les banques bénéficiaires, conformément à la communication de décembre 2010 sur la mise en œuvre des règles sur les aides d'État aux banques, devraient soumettre à la Commission un plan de restructuration à la mesure du problème, notamment pour renforcer et restaurer leur viabilité à long terme. Finalement, vous avez souhaité légitimement une stratégie de recapitalisation et de restructuration des banques défaillantes, comme cela a été proposé par Elisa Ferreira dans son rapport sur la gestion de crise. Comme vous le savez, nous travaillons, Mesdames et Messieurs les députés, sur un cadre législatif concernant la gestion de crise, la résolution bancaire, nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. L'objectif que je vise est de donner aux superviseurs et au futur comité de résolution, pour ces établissements transnationaux, une boîte à outils pour prendre des mesures préventives, éviter que les risques qu'on a diagnostiqués assez tôt ne se transforment en crise et que les crises elles mêmes ne se transforment en catastrophes. Donc, assurer et financer s'il le faut une intervention précoce, que les banques paient pour les banques, c'est ce que nous avons appelé une résolution ordonnée, et je compte présenter cette proposition aussi bien au Conseil des ministres qu'à vous mêmes avant la fin de cet été.